Die Richtlinie zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie setzt ein deutliches Zeichen. Das Thema ist ein wichtiges, gesamteuropäisches Thema, und es gelten überall einheitliche Regeln für die Definition von Straftaten und auch für die Strafmaße. Gemeinsame Festlegungen für die Verfolgung von Straftaten, die im Ausland außerhalb der EU begangen werden, bleiben weiter notwendig. Das gilt auch für gemeinsame Standards, um juristische Personen zur Verantwortung zu ziehen. Hier werden in der Richtlinie konkrete Sanktionsmöglichkeiten genannt. Ein zentraler Bereich waren aber Straftaten im Internet. Hier wird nun das so genannte Grooming unter Strafe gestellt. Wichtig ist darüber hinaus, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, an der Löschung von Internetseiten mit kinderpornografischem Inhalt zu arbeiten. Darüber hinaus bleibt aber eine wichtige Forderung an alle Institutionen der Europäischen Union, in ihrer internationalen Kooperation mit anderen Staaten darauf hinzuwirken, dass auch in anderen Ländern dieser Welt das Prinzip des Löschens Vorrang erhält. Sehr viel Missbrauch findet im realen Leben, im direkten Umfeld unserer Kinder statt. Deshalb sind Präventionsmaßnahmen besonders wichtig, und auch die Vermittlung von Medienkompetenz, damit unsere Kinder und Jugendlichen beim Umgang mit neuen Medien auch in der Lage sind, Gefahrenquellen zu erkennen. Aus Sicht der Betroffenen besonders wichtig sind natürlich Schutzmaßnahmen, sowohl für die Kinder im Strafverfahren als auch besondere Unterstützung für Kinder und ihre Familien außerhalb solcher Verfahren. Hier sind die Mitgliedstaaten in einer besonderen Pflicht. Insgesamt haben wir nach schwierigen Verhandlungen eine gute Richtlinie erreicht. Nach der Verabschiedung liegt es dann an den Mitgliedstaaten, diese möglichst zügig und umfassend zu implementieren und umzusetzen. Abschließend noch eine persönliche Anmerkung Auch wenn es nun einen anderen Beschluss gibt ich hätte mir gewünscht, dass es künftig bei allen Richtlinien die Entsprechungstabellen gibt. Dass wir diesen schnellen Überblick zur Implementierung von Maßnahmen nun nicht bekommen, finde ich persönlich mehr als enttäuschend!